Zo maar een paar reacties die je als burger kunt verwachten als je een vraag stelt aan de Europese instellingen. Maar burgers willen informatie, geen promotieverhaal of onleesbare beleidstukken. Het roer moet dan ook drastisch om. De burger moet centraal staan. Dat is het uitgangspunt van de vragen van rapporteur Cashman die ik graag wil bedanken voor de uitstekende en ik zeg het maar richting mevrouw Sommer, die helaas de zaal al heeft verlaten uiterst transparante samenwerking in de afgelopen maanden. Ik zou graag zien dat een deel van het Europese voorlichtingsbudget wordt gebruikt om er zowel via digitale voorlichtingsmedia als via menselijk contact voor te zorgen dat burgers echte en volledige informatie krijgen en antwoord op hun vragen als Kunt u mij vertellen hoe de Europese besluitvorming over de Europese inzet tijdens de klimaattop in Kopenhagen precies is gelopen? Dat willen burgers weten en ik roep de Commissie, de Raad en in het bijzonder de europarlementariërs dan ook op onze initiatieven voor meer transparantie te ondersteunen.